Impactul acestor stereotipuri este exemplificat de cvasisegregarea mai multor sectoare de activitate, precum și de persistența unor situații discriminatorii, precum dubla zi de muncă sau împărțirea inechitabilă a sarcinilor și responsabilităților. Menținerea acestor diviziuni, de fapt, contribuie semnificativ la permanentizarea diferențelor de status social, precum și la persistența unei semnificative diferențe de venituri între bărbați și femei la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre. Totodată, în lipsa unor acțiuni mai ferme în domeniul politicilor publice, menținerea acestor stereotipuri blochează realizarea egalității pe piața muncii. Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că stereotipurile de gen sunt unul dintre factorii responsabili pentru nivelul încă ridicat al violenței împotriva femeilor din Uniunea Europeană.